forseti vill tilkynna að með bréfi dagsettu þrítugasta nóvember síðastliðinn hefur forseti óskað eftir því við stjórnskipunar og eftirlitsnefnd samanber ákvæði í áttunda tölulið fyrstu málsgreinar þrettándu greinar þingskapa að hún fjalli um skýrslu ríkisendurskoðunar um þróun lyfjakostnaðar tvö þúsund og átta til tvö þúsund og tíu og háskólann á hólum þá hefur forseti með bréfi dagsettu fyrsta desember óskað eftir því við stjórnskipunar og eftirlitsnefnd samanber

að hún fjalli um skýrslu forsætisráðherra um meðferð framkvæmda ályktunar alþingis